Ich möchte die Einigung zur Richtlinie über Energieeffizienz ansprechen.

Dieser Text spricht fraktionsübergreifend auch das ETS an. Wir wollen einen vorsichtigen Eingriff in das ETS, nicht übereilt und nicht unkontrolliert.

Die Kommission muss etwas vorlegen. Das steht auch in dem Kompromiss, den die EVP mit Chris Davies ausgehandelt hat.

Im Gegensatz zu dem Thema insgesamt ist diese Formulierung zum Flugverkehr im Bericht Davies nicht kontrovers. Es gibt keine Änderungsanträge dazu, und ich erwarte, dass sie angenommen wird. Wir unterstützen hier die Kommission. Wir fordern die Kommission auf, die Gesetzgebung zum Flugverkehr umzusetzen. Wir sollten nicht einknicken, weil Drittstaaten uns drohen. Das hätte ganz verheerende Auswirkungen auf andere Politikbereiche, zum Beispiel beim Finanzmarkt und beim Handel. Wir haben Recht, der EuGH hat uns dieses Recht bestätigt. Es gibt kein Gericht auf der Welt, das bestätigt, dass wir im Unrecht sind. Wenn wir jetzt einknicken, hätte das verheerende Konsequenzen. Aber, Frau Kommissarin, wir wollen, dass die Gesetzgebung ganz umgesetzt wird!